Otóż rzeczywiście, jak wynika z tego raportu, ta pomoc publiczna rosła w ostatniej dekadzie.

wyniosła 159 mld euro, mimo że Komisja od dawna zapowiada, że zamierza tę pomoc likwidować.

transport otrzymał w 2018 r.

Także Francja, Włochy, Belgia w liczbach bezwzględnych znacznie bardziej subsydiują paliwa kopalne niż na przykład Polska, która często przedstawiana jest jako kraj hamujący transformację energetyczną.

Chciałbym więc zapytać, co Komisja zamierza zrobić, by zmniejszyć w najbliższym czasie dotacje. Jak zamierza to uczynić w stosunku do różnych sektorów? I jak te rosnące i zróżnicowane w zależności od potencjału ekonomicznego państw subwencje mają się do Zielonego Ładu i do zasad sprawiedliwej transformacji?